die Übersetzung vom Norwegischen ins Türkische stattgefunden hat. Was dabei rausgekommen ist der Begriff ist sicherlich nicht der richtige in dem Zusammenhang.

Und ich hoffe, dass das in vernünftiger Weise geschieht.